Meine Herren Präsidenten, liebe Kollegen!

Das wird sich hoffentlich jetzt in den Zeiten der Finanz und Wirtschaftskrise ändern, denn jetzt wächst diesen wichtigen europäischen Institutionen eine noch größere Bedeutung und Wichtigkeit zu. Bei dem großen Volumen, das beide Banken bewegen an Darlehen vergeben ist es wichtig, dass sie nach klaren Kriterien und Prinzipien arbeiten. Die Tatsache, dass es sich um öffentliche Institutionen handelt, garantiert das nicht per se

in Deutschland, die dagegen verstoßen haben und genauso in Schwierigkeiten geraten sind wie manche privaten Banken.

Wir müssen sicherstellen, dass wir sie nicht über Gebühr strapazieren, und gerade in Zeiten der Krise versuchen, sie als Kapitalquelle dort zu nutzen, wo andere Kapitalquellen möglicherweise schon versiegen.

Noch ein Letztes Ich ermuntere beide Banken, ihre Anstrengungen zu verstärken und sicherzustellen, dass sie keine Doppelarbeit leisten, sondern dass sie sich sehr gut ergänzen und wirklich komplementär miteinander arbeiten.